Dat heeft te maken met de vrijheid die wij hebben in onze cultuur en met opvoeding en beschaving. Ik steun dus van harte deze resolutie en ik merk dat het nodig is dat er aandacht komt voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen, want in de praktijk blijkt dat er buiten Europa, maar ook nog binnen Europa nog steeds geen gelijke behandeling is. Ik roep iedereen op die discriminatie van vrouwen of mannen of welke andere discriminatie ook constateert, die ook direct te melden bij de verantwoordelijke organisaties.

In dit geval wil ik aandacht vragen voor een vorm van discriminatie die ik heb geconstateerd bij een van de grootste organisaties van de wellicht grootste bijzaak van deze wereld, namelijk voetbal, de UEFA en de FIFA.

Ik heb de FIFA daarop aangeschreven. En wat blijkt?